Ahogyan az Európai Bizottság viszonyul az Északi Áramlat 2 vezetékhez, összevetve a Déli Áramlattal, a kettős mércének a tipikus esete. A Déli Áramlat megépítése alternatív, Ukrajnát elkerülő útvonalat biztosított volna több európai, közép európai ország számára, de elhangzottak a kifogások a versenyjogi, bürokratikus, liberális elveken alapulók, míg végül az lett az eredménye, hogy ez kudarcba fúlt. Cañete biztos úr nekem írásbeli kérdésemre azt válaszolta, hogy a Déli Áramlattal az a gond, hogy csak az útvonalat diverzifikálta volna.

Nyilván az a nagy különbség, ami mondjuk a négy visegrádi miniszterelnök együttes fellépése és Angela Merkel között van.

Amit nem volt szabad ezeknek az országoknak, azt Németországnak lehetséges.